Úvodom považujem za potrebné povedať, že nemám výhrady voči tomu, aby Európska únia prehodnotila a aktualizovala svoju migračnú politiku. Na druhej strane však nemôžem prejsť mlčaním skutočnosť, že na európskom pracovnom trhu sa dodnes uplatňujú obmedzenia pre pracovnú silu z niektorých nových členských štátov. Pokiaľ budú mať aj kvalifikovaní odborníci z Rumunska či Bulharska zavreté dvere k pracovným miestam v Británii či inde, budeme len ťažko môcť tvrdiť, že potrebujeme získať pracovnú silu z tretích krajín. Možno keby sme viac podporili mobilitu pracovnej sily v rámci Únie, nemusela by ani španielska či grécka vláda vyplácať podporu v nezamestnanosti až jednej štvrtine práceschopného obyvateľstva. A možno keby Únia dôsledne realizovala skutočne účinnú politiku podpory pôrodnosti s náležitou pomocou mladým rodinám, obava o ďalší demografický vývoj v Európe by prestala byť hrozbou. Vážení kolegovia, argumentácia, že nemáme dosť odborníkov, hovorí len to, že naša politika vzdelávania zlyháva, keď nám napriek masívnej finančnej podpore nedokáže pripraviť dostatok potrebných špecialistov.